Považuji za správné, že Evropský parlament se kontinuálně zabývá otázkou brexitu, protože jsme klíčovým orgánem pro rozhodování o konečném uspořádání vztahů mezi Evropskou unií a Velkou Británií.

Jsem rád, že to vypadá tak, že první fáze brexitu snad je domluvena, to znamená věci, které se týkaly občanů Evropské unie ve Velké Británii a závazků Velké Británie vůči Evropské unii. Teď nastává doba pro to, abychom řešili naše budoucí vztahy. Osobně podporuji co nejlepší spolupráci, protože podle mého názoru je výhodná pro evropský obchod. Jsem z České republiky, pro český byznys je důležité vyvážet dále do Velké Británie a jakékoliv překážky bych já osobně nepodpořil.